Ta propagace je spojená s promítáním ve všech dvaceti osmi zemích a této projekce se v roce 2014 zúčastnilo více než třicet pět tisíc diváků, a to zdarma.